hæstvirtur forseti ríkisendurskoðun er mjög mikilvæg stofnun í áranna rás hefur margt mjög gott frá henni komið ég hef alla tíð verið einarður stuðningsmaður þessarar stofnunar og er svo enn þótt það sé sitthvað sem ég liti gagnrýna í hennar störfum hún þarf að standa vel að vígi það þarf að vera vel að henni búið og það er mjög mikilvægt að hún sé hafin yfir allar ásakanir um hlutdrægni að hún sé hafin yfir allan pólitískan vafa ég hef í sjálfu sér ekki

og varð að því er ég tel leiksoppur í pólitískum átökum hér í landinu ríkisendurskoðun í mörgum þeim skýrslum sem frá henni hafa komið vera allt lin ekki vera nægilega gagnrýnin í sinni umfjöllun og ekki nægilega beinskeytt og eins og hún hræðist að taka á málum sem eru brennandi í stjórnmálaumræðunni ég nefni til dæmis athuganir sem gerðar voru á einkavæðingunni einkavæðingu bankanna til dæmis ég nefni skýrslu sem að mörgu leyti var ágæt og var unnin af mínu frumkvæði og þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um hjúkrunarheimili og fjármögnun þeirra

var ekki svo að þeim væri öllum svarað ég hef oft velt því fyrir mér hvað valdi því að menn fari eins og köttur í kringum heitan graut þegar kemur að heitum pólitískum málum mér hefur fundist þetta því miður vilja brenna við í of mörgum skýrslum sem hafa komið frá ríkisendurskoðun í seinni tíð mér hefur fundist það ég er þar með og vil alls ekki gera lítið úr því góða starfi sem ríkisendurskoðun hefur innt af hendi á ýmsum sviðum ég ítreka að margt hefur frá henni komið sem hefur verið afbragðsvel unnið en þetta er gagnrýni sem ég hef áður komið með fram og vil halda til haga síðan er það hið gráa svæði hið pólitíska sprengjusvæði sem ríkisendurskoðun hélt út á í sumar eða öllu heldur var leidd út á í sumar þá er ég að sjálfsögðu að tala um þær deilur sem risu um hæfi hæstvirtur forsætisráðherra halldórs ásgrímssonar og fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra að fjalla um sölu á hlut ríkisins í búnaðarbanka íslands til s hópsins þar kom ríkisendurskoðun fyrir nefnd þingsins sendi frá sér minnisblöð sem urðu tilefni til mikilla umræðna á opinberum vettvangi í sumar þetta varð meðal annars til þess að stjórnarandstaðan fékk virta lögmenn til að gera úttekt á aðkomu ríkisendurskoðunar að þessu máli í þessari úttekt sem unnin var af

með leyfi forseta samantekin niðurstaða okkar er sú að minnisblað ríkisendurskoðunar um hæfi halldórs ásgrímssonar forsætisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra til þess að fjalla um sölu á hlut ríkisins í búnaðarbankanum til s hópsins sé verulegum annmörkum háð nú er það svo að ríkisendurskoðun og ríkisendurskoðandi

eða vanhæfi stjórnvaldshafa væri lögfræðilegt álitaefni sem löggjafinn hefði ekki ætlað þessari stofnun engu að síður komst ríkisendurskoðandi að þeirri niðurstöðu að eins og þessu tiltekna máli væri háttað þá væri eðlilegt að stofnunin kæmi að þessu sem lið um afmarkaða þætti í stjórnsýsluendurskoðun hvað um það ég ætla ekki að fara ítarlega inn í efnisatriði þessa máls

urðu miklar deilur þar sem meðal annars var fjallað um aðför að trúverðugleika ríkisendurskoðunar og stoðum lýðræðis og réttarríkis og vitnað er þar í fyrirsögn í grein eftir háttvirtan þingmann jónínu bjartmarz í morgunblaðinu og hér er önnur þar sem talað er um að ómaklega sé vegið að ríkisendurskoðun og vitnað í bréf og álitsgerðir sem frá ríkisendurskoðun komu þar sem stofnunin var að bera hönd fyrir höfuð sér en hvers vegna er ég að nefna þetta hér jú það er eðlilegt þegar fyrir þingið kemur skýrsla frá ríkisendurskoðun en markmiðið með þessari umræðu af minni hálfu núna er þó einnig annað ég tel að þetta form sem við höfum á að ræða skýrslur ríkisendurskoðunar sé allsendis

að hluta til vegna þess að ríkisendurskoðandi getur ekki komið og svarað fyrir sig í rauninni er það óeðlilegt að hæstvirtur forseti þingsins þurfi að svara fyrir þessi atriði ég er einfaldlega ekki að stilla aðilum upp sem gagnstæðum fylkingum í þeim efnum alls ekki og ætlast ekki til svara frá hendi hæstvirts forseta um þetta efni en ég tel að við þurfum að finna annað form þar sem við efndum til opinna málfunda þingnefnda á vegum forsætisnefndar undir forræði forsætisnefndar og hugsanlega með aðild allsherjarnefndar og efnahags og viðskiptanefndar það kæmi vel til álita þessir fundir væru opnir fjölmiðlum og það væri fréttaflutningur af þeim þar sem farið væri yfir þær skýrslur sem frá ríkisendurskoðun kæmu ríkisendurskoðanda gæfist kostur á að svara fyrir sig og hugsanlega einnig þeim aðilum sem hann beinir spjótum sínum að eða gagnrýni sinni að í þeim skýrslum sem hér er um úttekt á einstökum stofnunum það yrði eðlilegt þannig yrði þetta starf miklu meira lifandi og þannig gæfist öllum hlutaðeigandi aðilum kostur á að svara gagnrýni frá ríkisendurskoðanda þess vegna sem þætti ómakleg eða þyrftu fleiri hliðar að koma fram á eins er þegar hlutir af því tagi sem ég vitna til frá í sumar gerast að um þetta geti farið opin lýðræðisleg og málefnaleg umræða hæstvirtur forseti ég tel að það sem gerðist í sumar séu mjög alvarlegir atburðir og ég fyrir mitt leyti er ekki búinn að segja mitt síðasta orð í þessu efni við höfum leitað til stofnana sem heyra undir alþingi til að fara í saumana á þeim alvarlegu ásökunum sem settar voru fram á hendur

í tengslum við einkavæðingu ríkisbankanna umræðu um það mál er ekki lokið henni er ekki lokið en ég vildi víkja að þætti ríkisendurskoðunar í þessari umræðu frá í sumar en í stað þess að halda hér langar tölur um efnisþætti málsins þá vil ég reyna að beina þessari umræðu inn í þann farveg að við finnum form sem leiðir okkur inn á vitlega umræðu um þessi mál